Wir beraten heute zum zweiten Mal hier im Hohen Haus über diese Thematik und über die möglichen Risiken, die mit der Ölerschließung und mit der Ölförderung vor Europas Küsten verbunden sind. Wir waren in den letzten Wochen nicht untätig. Auf der Grundlage einer ersten umfassenden Anhörung der in europäischer Verantwortung tätigen Ölkonzerne haben wir einen umfassenden Fragenkatalog erarbeitet, der alle Sicherheitsthemen ansprach, dessen Beantwortung uns in diesen Tagen zuging und dessen Auswertung ebenfalls in diesen Tagen erfolgt. Nächste Woche haben wir eine weitere Anhörung mit allen, ich glaube 17 oder 18 Unternehmen, die in der europäischen Verantwortung Ölförderung betreiben, und werden dort über Schwachstellen sprechen.

Parallel haben die Kommissionsdienste begonnen, die existierende Gesetzgebung zu prüfen. Es geht um Risikomanagement, Prävention, Schadensbegrenzung und um Follow up Maßnahmen.

Das Haftungsthema liegt im Umweltbereich dem Verursacherprinzip zugrunde. Aber auch hier kann man jetzt schon zu einem Zwischenergebnis kommen. Den europäischen Rechtsrahmen deutlicher zu fassen und auf einen neuen Stand zu bringen, ist dabei mein Ziel.

14. Juli auch ein Treffen haben, bei dem die nationalen Aufsichtsbehörden und Regulierungsbehörden, die Ministerien und Fachbehörden, einberufen sind. Ich will mit denselben über Möglichkeiten und Notwendigkeiten beraten, wie europäische Standards auf ein einheitliches europäisches und ein höchstmögliches Niveau gebracht werden können. Für heute will ich fünf zentrale Punkte ansprechen, bei denen nach meiner Auffassung Handeln geboten ist, von der Prävention über Abhilfemaßnahmen bis zur Haftung. Erster Punkt neue Bohrarbeiten. Sie wissen, dass die Genehmigung und die Prüfung von Anträgen auf neue Bohrtürme, auf neue Bohrmöglichkeiten in der Verantwortung unserer Mitgliedstaaten liegen.

Es ist in Kauf zu nehmen. So wie wir gründlich die Folgerungen beraten, kann man auch allen Beteiligten, namentlich den Unternehmen, zumuten, dass, solange wir über Folgerungen beraten, neue Genehmigungen schwerlich begründbar sind. Unsere Regierungen werden und müssen sicherstellen, dass die Industrie alle Sicherheitsmaßnahmen sowie Vorbeugung auf dem höchst möglichen Niveau bietet. Gerade unter extremen klimatischen und geophysikalischen Bedingungen ist dies nicht verhandelbar. Zweitens, es geht um das Vorbeugungsniveau und um eine Verstärkung der Kontrolle. Wir prüfen alle Notfallpläne, wir müssen auf der Basis von best practice prüfen, wo man vom anderen lernen kann die Genehmigungsverfahren müssen die Reaktionsfähigkeit in kritischen Lagen einschließen. Auch der finanzielle Hintergrund muss ins Blickfeld kommen, damit die Verantwortung für Schäden,

Neben der Haftungsverantwortung des Verursachers mit oder ohne Schuld kann man auch prüfen, ob gegebenenfalls Versicherungslösungen, Pflichtversicherungslösungen oder gar Vorlösungen ergänzend sinnvoll sind. Ich meine, die übliche bestehende Arbeitsteilung zwischen nationalen Behörden und EU Behörden ist nicht wirklich befriedigend. Wir brauchen ein neues Modell, mehr Synergien und eine effizientere Kooperation, vielleicht sogar ein System der Prüfung der Prüfer.

Dann geht es um einen Stresstest bestehender Rechtsvorschriften. Ich will erreichen, dass Europa auch in einem weltweiten Vergleich den höchsten Sicherheitsstandard und die höchsten Rechtsvorschriften hat.

Dort haben wir Kompetenzen diese zu erweitern ist meines Erachtens naheliegend. Dann geht es um die Mitgliedstaaten, aber es geht um mehr, um Norwegen, den Mittelmeerraum, die Maghreb Zone, oder aber in unserer Nachbarschaft Nigeria. Weltweit will ich eine Debatte entwickeln, die vergleichbare Umweltkatastrophen egal in welcher Region der Welt, zuallererst in der für uns erreichbaren Meeresregion, aber in Zukunft weltweit in der Form nicht mehr möglich macht. Bei all dem geht Gründlichkeit vor Hektik. Die Angelegenheit ist herausragend wichtig, die Aufarbeitung ist rechtlich, wirtschaftlich und technisch in vollem Gange.